heilbrigðisþjónustu en þau lög eru númer fjörutíu tvö þúsund og sjö í frumvarpinu sem er þrjú hundruð og áttunda mál þessa þings er lagt til að ákvæði um yfirlækna yfirhjúkrunarfræðinga og deildarstjóra hjúkrunar verði felld brott úr lögum um heilbrigðisþjónustu með síðari breytingum annars vegar frú forseti er lagt til að ákvæði annarrar málsgreinar tíundu greinar um faglega ábyrgð yfirlækna sérgreina og sérdeilda á læknisþjónustu og ákvæði þriðju málsgreinar tíundu greinar um faglega ábyrgð deildarstjóra hjúkrunar á hjúkrunarþjónustu falli brott hins vegar er lagt til að ákvæði annarrar málsgreinar sautjándu grein um yfirlækna og yfirhjúkrunarfræðinga á heilsugæslustöðvum verði fellt niður ákvæði fyrstu málsgreinar tíundu grein laganna um að á heilbrigðisstofnunum skuli starfa framkvæmdastjóri lækninga og framkvæmdastjóri hjúkrunar sem bera faglega ábyrgð gagnvart forstjóra standa hins vegar óbreytt jafnframt er gert ráð fyrir að ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu grein laganna verði óbreytt en samkvæmt því bera fagstjórnendur faglega ábyrgð á þeirri þjónustu sem undir þá heyrir í samræmi við stöðu þeirra í skipuriti stofnunarinnar þá er ítarleg ákvæði um gæði heilbrigðisþjónustu meðal annars um faglegar kröfur og eftirlit með faglegum rekstri heilbrigðisþjónustu að finna í sjötta kafla laganna frú forseti það verður ekki séð að nauðsyn beri til að kveða nánar á um innra skipulag heilbrigðisstofnana í lögum enda ber forstjóra að gera tillögu að skipuriti í samráði við framkvæmdastjórn og leggja hana fyrir ráðherra til staðfestingar tilgangur breytinganna sem hér er mælt fyrir er einkum að auka svigrúm til að endurskipuleggja heilbrigðisstofnanir með því að gera kleift að sameina eða breyta stöðum stjórnenda þar sem það er talið auka skilvirkni og draga úr kostnaði frumvarpinu er þannig ætlað að stuðla að aukinni hagræðingu og sveigjanleika í starfsemi heilbrigðisstofnana og verði það að lögum mun það gefa heilbrigðisstofnunum tækifæri til að endurskoða innra skipulag með það í huga að stjórnendur þar með taldir yfirlæknar yfirhjúkrunarfræðingar og deildarstjórar hjúkrunar séu ekki fleiri en nauðsynlegt er vegna starfseminnar

frú forseti ég legg til að háttvirtur heilbrigðisnefnd fái þetta mál til umfjöllunar þar sem breytingunum er ætlað að auka svigrúm heilbrigðisstofnana til þess að ná fram hagræðingu í rekstri en mikil krafa er gerð um það í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu er nokkuð mikilvægt að þetta frumvarp hljóti brautargengi hið allra fyrsta